Herr Präsident! Ich möchte ganz kurz auf einen Fehler in der Tagesordnung hinweisen, zumindest in der deutschen Übersetzung.

12.00 Uhr, Wahl der EU Kommission. Das ist ganz offenbar ein Fehler. Ich bitte, das zu prüfen auch in den anderen Übersetzungen. Denn in Artikel 17 Absatz 7 des EU Vertrages steht ausdrücklich Die nationalen Regierungen wählen ihren Vertreter für die EU Kommission.

Wählen können wir die Kommissare nicht.